A Néppárt magyar nemzeti delegációjának álláspontját három pontban szeretném összefoglalni. Először az Európai Bizottság új elnöke csak akkor jár el helyesen, ha mindent megtesz az Unió külső határainak megvédése érdekében. A bevándorlást meg kell állítani, és csak így lehet megállítani. A tömegessé vált illegális migráció súlyosan fenyegeti az európai polgárok biztonságát, a békés hétköznapokat, a hagyományos európai életformánkat. Az Európai Bizottság új elnökétől azt várjuk, hogy ismerje el és támogassa az unió külső határait megvédő országok erőfeszítéseit. Másodszor, az Európai Unióról szóló szerződés negyedik cikkelye így fogalmaz, idézem az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének idézet vége. Az elmúlt években az Európai Parlament baloldali bevándorláspárti többsége minden eszközzel, a szerződés hetedik cikkelye szerinti eljárással is ezeket, az Európai Unióról szóló szerződés negyedik cikkelyében rögzített jogokat akarta felszámolni. Az Európai Bizottság új elnökétől azt várjuk, hogy a szerződések őreként tevékenykedő testület vezetőjeként mindent tegyen meg a nemzeti identitás és a tagállamok alkotmányos szuverenitásának maradéktalan tiszteletben tartása érdekében. Harmadszor, a regionális fejlesztési, valamint az agrártámogatási és vidékfejlesztési források nem könyöradományok az Unió jelenleg még kevésbé fejlett tagországainak, régióinak, az ott élő polgároknak, hanem az Unió működésének egyik alapvető célját, a szerződés harmadik cikkelyében rögzített gazdasági, társadalmi és területi kohézió elérését szolgáló befektetések. Azt várjuk az Európai Bizottság új elnökétől, hogy az Unió következő hétéves keretköltségvetése ne büntesse, hanem támogassa az Unió átlagánál nagyobb ütemben fejlődő, gyorsabban felzárkózó, a szegénység visszaszorítása érdekében komoly erőfeszítéseket tevő közép európai tagállamokat, a V4 országokat.